16. November hat das oberste Gericht in Kambodscha auf Antrag der Regierung die einzige parlamentarische Oppositionspartei aufgelöst. Den gewählten 118 Abgeordneten ist für fünf Jahre politische Aktivität verboten.

Dies ist wirklich ein fataler Schlag für die Demokratie in Kambodscha. Ministerpräsident Hun Sen tut alles, um seine Wiederwahl zu garantieren. Frei und fair kann die nationale Wahl 2018 ohne legitime Opposition und ohne unabhängige Wahlkommission nicht sein. Aber unfreien und unfairen Wahlen darf die EU nicht durchch Unterstützung Legitimität verleihen. Kritische NGO und Medien werden bedroht oder gleich ganz verboten. Menschenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten müssen um ihre Freiheit oder gar ihr Leben fürchten. Erst vor wenigen Tagen wurde die politisch motivierte Haftstrafe für Tep Vanny bestätigt. Meinungsfreiheit sieht wahrlich anders aus. Die Aussetzung der Unterstützung für die nationale Wahlkommission durch die EU ist eine erste folgerichtige Konsequenz.